Quiero dedicar treinta segundos a explicar a sus Señorías cuál es la norma que ha sido establecida por la Mesa de la Cámara, porque yo entiendo que es muy desagradable, para los que piden la palabra, no tenerla.

Lo digo para que lo tengan también en consideración en ulteriores momentos.

Señor Ministro, tiene usted la palabra.